Pane předsedající, já podporuji tuto zprávu, protože téma kyber útoků je v zásadě téma nové. Naše obranné složky dosud na takovéto útoky nebyly připraveny a my musíme s tímto problémem pracovat. Zvláště ze strany Ruska, již to zde zmiňovali někteří moji kolegové, lze do budoucna čekat, že kyber útoky spíše budou narůstat než klesat, a pokud EU na to nebude připravená, pak nás tyto útoky citelně mohou zasáhnout. Já jsem přesvědčen a již to tu také bylo řečeno, že je nutné v této věci spolupracovat s NATO, pro NATO musí být kyber útoky jednou z klíčových priorit a my bychom v tomto směru měli maximálně s NATO jako naším partnerem koordinovat.